Herr Präsident! Es ist gut, dass wir diese Debatte in derselben Plenarwoche führen, in der wir auch den bevorstehenden EU China Gipfel thematisiert haben. Das Thema Laogai hat eine handelspolitische und eine menschenrechtspolitische Dimension. Ich konzentriere mich hier auf die menschenrechtlichen Aspekte. In den Laogai Gefängnissen Chinas findet Zwangsarbeit unter dem zynischen Motto Reform durch Arbeit statt. In diesem riesigen Netz der Zwangsarbeitslager werden grundlegende Menschenrechte verletzt. Die Verhältnisse sind unerträglich und auch für die europäischen Partner Chinas nicht akzeptabel. Sie laufen den universellen Menschenrechten zuwider, zu deren Einhaltung sich die Volksrepublik China spätestens mit ihrem Beitritt zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vor 12 Jahren verpflichtet hat. Das Europäische Parlament hat das Laogai System bereits bei früherer Gelegenheit verurteilt. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen Laogai Gefängnisse tragen zugleich Namen von Handelsunternehmen wie normale Wirtschaftsbetriebe und verschleiern auf diesem Wege die wahre Natur ihrer in Zwangsarbeit hergestellten Produkte. Die USA wenden hierauf das gesetzliche Verbot des Imports von Gefängniserzeugnissen an und halten ihren Markt für diese sogenannten Unternehmen geschlossen. Wir haben dieses Verbot noch nicht. Herr Kommissar, sie haben gesagt, es ist schwierig festzustellen, wo die Produkte herkommen. Die Namen dieser Unternehmen, die in Wirklichkeit Gefängnisse sind, sind bekannt. Die USA haben bereits Erfahrungen konkreter Art, wie man diese Produkte vom Markt fernhalten kann. Die Frage ist doch Sind Sie bereit, einmal diese Unternehmenslisten zur Kenntnis zu nehmen und auch mit den USA konkret Erfahrungen auszutauschen, wie man auf diese Art und Weise etwas erreichen kann?